Comisia Europeană estimează că pe piața unică a Uniunii Europene operează aproximativ 23 de milioane de IMM uri, asigurând 75 din locurile de muncă din sectorul privat.

Din păcate, cadrul normativ fragmentat, birocrația, lipsa de acces la informații și lipsa de finanțare limitează accesul IMM urilor, în special a întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor la piețele internaționale. Doar 25 dintre IMM uri funcționează dincolo de frontierele naționale ale statului lor și doar 13 dintre IMM uri sunt active prin exporturi pe piețele din afara Uniunii. Salut programul COSME, care va asigura întreprinderilor și IMM urilor un mecanism de garantare a împrumuturilor, oferind garanții pentru finanțarea datoriilor prin împrumuturi obișnuite, împrumuturi subordonate și participative sau leasing în vederea reducerii dificultăților specifice cu care se confruntă IMM urile la accesarea finanțării pentru dezvoltarea lor.